Verbraucher und Landwirte müssen vor verantwortungslosen Futtermittel und Futterfett Panschern besser geschützt werden. Ihnen muss europaweit das Handwerk gelegt werden.

Da müssen wir insgesamt schneller werden. Ich bitte darum, diesen Skandal es ist ein Skandal ins richtige Verhältnis zu setzen. Die Werte waren maximal vierfach erhöht. Das ist schlimm, und wir haben aus guten Gründen einen Vorsorgewert, der nicht überschritten werden darf. Aber der Vorsorgewert ist bewusst so gewählt, dass wir erst bei hundertfacher Überschreitung in die Bereiche kommen, wo im Tierversuch langfristig Schäden festgestellt wurden. Es geht also nicht um akute Gefahren, es geht um Vorsorge. Bei dem Skandal in Belgien 1999 waren die Werte 700 mal so hoch wie der jetzige EU Grenzwert.